Señor presidente, he votado a favor de este informe porque, más allá de establecer un diagnóstico preciso de los efectos que las políticas patriarcales tienen sobre las mujeres, pone el foco en la necesidad de revertir las políticas de austeridad y recortes que tanto dolor han causado a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular. También propone medidas financieras y mecanismos de implementación de las mismas. Pero intervengo aquí, además, para recordar que los avances se consiguen a través de la construcción y la organización colectiva. Juntas somos más y más fuertes, especialmente frente a los mensajes de odio que la extrema derecha vierte sobre nosotras. Sobre los discursos de quienes nos quieren como máquinas reproductivas al servicio del sistema. Por eso, el 8 de marzo iremos a la huelga feminista, como ya hicimos el año pasado. Juntas, diversas, organizadas y cada vez más y en más partes del planeta.